þingmanna ráðherra og æðstu embættismanna sem svo eru nefndir en sem kunnugt er þá var gerð breyting á lífeyrisréttindum þessa hóps með lögum árið tvö þúsund og þremur lögum sem voru umdeild á þeim tíma og gagnrýnd harðlega hér í þingsal og utan

tryggð í sessi forréttindi sem þessir hópar bjuggu við og í sumum tilvikum bætt í það á nú ekki síst við um ráðherra vegna þess að

verulega kjör ráðherra og sköpuðu þeim umframréttindi ekki sambærileg við réttindi þingmanna svo dæmi sé tekið en allir þessir hópar engu að síður búa við talsvert betri lífeyriskjör en almennt gerist í þjóðfélaginu okkar frumvarp gengur út á að færa þessa hópa

lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins a deild lífeyrissjóðsins er þeim öllum opin

ríkisstarfsmanna inn og hefur svo verið frá fyrsta janúar árið nítján hundruð níutíu og sjö en þá var lífeyrislögunum breytt bæði almennum lífeyrisramma og einnig lögum um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins þetta frumvarp okkar gengur í fáum orðum út á að færa þessa hópa inn undir þá löggjöf síðan er hér tillaga um breytingar á lögum um kjararáð þar sem gert er ráð fyrir því að draga úr kjaramismunun

tillagan er sú að á laun sem eru umfram fjögur hundruð fimmtíu þúsund krónur komi skerðing sem nemi tuttugu af hundraði hæstvirtur forseti ég ætla ekki að hafa mörg orð um þetta mál en aðeins vekja athygli á því að ríkisstjórnin eða oddvitar ríkisstjórnarflokkanna öllu heldur kynnti í flóðlýstu þjóðmenningarhúsinu það dugði nú ekki minna til að í vændum væri eftirlaunafrumvarp frá ríkisstjórninni menn biðu nokkuð spenntir eftir þessu frumvarpi sem hefur verið lengi í mjög erfiðri fæðingu því okkur var boðað það í stjórnarsáttmála í upphafi kjörtímabils þessarar ríkisstjórnar sem nú situr að breyting yrði gerð á þessum eftirlaunalögum og menn biðu spenntir eftir því að sjá hver afraksturinn væri en hann var harla rýr frumvarpið er reyndar ekki komið fram í þinginu mér finnst það vera gagnrýnivert mjög bagalegt ég hef boðað það hér áður að nái okkar frumvarp ekki fram að ganga verði það ekki samþykkt þá muni ég gera breytingartillögur við stjórnarfrumvarpið sem gengju þá í þá átt að færa lífeyrisréttindin undir a deild l s r lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins en til þess þurfum við náttúrlega að fá að sjá þetta frumvarp ríkisstjórnarinnar og það er bagalegt ef menn ætla að halda sig við gamla hefð þegar sérréttindi ráðherra og þingmanna eru annars vegar að koma með þetta svona undir þinglok eða birta slík áform í skjóli myrkurs eins og stundum hefur verið gert og raunar síðan að knýja málið í afgreiðslu hið allra fyrsta þannig að ég auglýsi nú eftir því að frumvarp ríkisstjórnarinnar líti dagsins ljós okkar tillaga um kjarabreytingar er frábrugðin tillögum ríkisstjórnarinnar að því leytinu að við viljum einvörðungu skerða kjör þeirra sem eru yfir tiltekinni upphæð en ekki láta skerðinguna ganga niður allan stigann eins og ríkisstjórnin er að leggja til í frumvarpi sem rætt var hér fyrr í dag um breytingu á lögum

ætla ekki að hafa fleiri orð um þetta það er búið að ræða þetta mikið í þjóðfélaginu þingið og þjóðin þekkir málavöxtu en það er mikilvægt að þetta frumvarp gangi strax til nefndar og fari til umsagnar sem víðast í þjóðfélaginu og komi síðan til afgreiðslu